Hvala lepa. Želel sem samo izpostaviti to dejstvo, da vseskozi ugotavljamo ob razpravah o zdravstvu, da primanjkuje sredstev za izvajanje javnega zdravstvenega sistema, vse bolj pa se krepijo določeni ukrepi in ugotovitve, kaj se dogaja v sistemu, da vedno večji del javnih sredstev odhaja med dobičke. Potem ko to človek sešteva, ugotovi, spoštovani gospod minister, lahko se pa to na ministrstvu izračuna, če vse te, dobičke oziroma tisto, kar odhaja javnemu sektorju iz javnih sredstev, če to seštejemo, lahko pokrijemo potrebe Zakona o dolgotrajni oskrbi. Upam si to trditi, če nimam prav, prosim, dajte mi izračun, da nimam prav. Pa še tole bi rekel, poglejte, jaz sem hotel sem še to povedati, da, zdravstveni delavci, zdravniki, ki po svoje redni službi v javnih zavodih odhajajo na delo, v seveda na dovoljenju delodajalca k zasebnikom, so tudi priča dejstvu, to, kar je direktor Kliničnega centra v Ljubljani povedal, da je, ne vem, dve tretjini zdravnikov imajo dovoljenje, da delajo pri zasebnikih, ob tem, da tu ni konkurenčne klavzule in tretji, o - šestdeset-, sedemdesetprocentno je izkoriščeno ali še manj, infrastruktura in operacijske dvorane, čakalne vrste nastajajo, hkrati se mi pa postavlja vprašanje, ali obstaja normativ, koliko določenega dela morajo zdravniki opraviti na svojem delovnem mestu. Vem, da je mnogo zdravnikov obremenjeno v skrajnosti, ampak postavljam pa to vprašanje - ali obstaja ta normativ? Hvala lepa.